Il ne peut y avoir de sécurité et de sureté sans respect des droits fondamentaux.

Ces attentats marquent l'opinion publique ils sont violents, les plus mortifères, mais ils ne représentent que 5 des attentats terroristes dans l'Union européenne. Les priorités sont elles donc vraiment adaptées au besoin de sécurité des citoyens, ou sont elles une réponse à court terme à la pression médiatique qui surévalue, elle aussi, le terrorisme islamique? La clef est la coopération policière. Or, au delà des discours nous savons bien que celle ci fonctionne mal, y compris parce que les moyens budgétaires et humains sont réduits.

En cas de non respect des droits fondamentaux, notamment par les États membres, comment entend elle véritablement lutter contre la mise en cause de ces droits par les politiques sécuritaires?

Il est temps de revenir aux fondamentaux en matière d'état de droit et de respect des droits des citoyens. Il faut se rappeler que les principes de nécessité et de proportionnalité doivent être au cœur des politiques de sécurité. Depuis que vous êtes commissaire, Monsieur Avramopoulos, vous nous alimentez de vos discours. Quant à ce qui concerne les actes, je suis sceptique!